Monsieur le Président, des efforts pour la stabilité des budgets nationaux sont nécessaires, mais minent la croissance immédiate.

ont encore affaibli la dynamique économique naturelle. Sans investissements, sans croissance, la récession annule les politiques de réduction de la dette, creuse les déficits, fait s'effondrer la compétitivité et le pouvoir d'achat et, au total, on est à l'inverse du résultat recherché. Les investissements sont nécessaires pour relancer nos économies vers l'avant avec trois chapitres prioritaires innovation, éducation, infrastructures.